við getum svo sem tekið umræðu um stöðu alþingis gagnvart framkvæmdarvaldinu en ég held nú kannski að það sé ekki hlutverk okkar í þessari umræðu háttvirtur þingmaður sagði hér áðan að margir hefðu haldið því fram að halldór ásgrímsson væri ekki hæfur og það getur vel verið en niðurstaða ríkisendurskoðunar liggur fyrir um þessi efni ætli háttvirtur þingmaður hefði talið það hlutverk ríkisendurskoðunar að setja fram slíkt álit ef niðurstaða hennar hefði verið á annan veg hvað sagði ég hvað skyldi háttvirtur þingmaður þá hafa sagt ætli hann hefði nú ekki staðið hér í ræðustól og veifað áliti ríkisendurskoðunar um það að halldór ásgrímsson væri ekki hæfur til að fjalla um sölu á hlut ríkisins í búnaðarbankanum þetta er auðvitað þannig hæstvirtur forseti að menn geta ekki komið hér upp og hringlað með þetta af því að niðurstaðan er ekki háttvirtum þingmönnum þóknanleg